Diese Toleranz zwischen den Volksgruppen macht Montenegro vorbildlich in der Region. Deshalb verstehe ich den Gedanken, ihm den Kandidatenstatus zu verleihen. Auf der anderen Seite gibt es gewaltige Probleme in Montenegro, wie wir auch bei der jüngsten Präsidentenwahl gesehen haben. Deshalb sollte man nichts überstürzen und schrittweise vorangehen.